Esencial es el acceso al empleo, que se reconoce inmediatamente después de conceder la protección internacional, si queremos que los demandantes de asilo sean autónomos y no dependan de las arcas del Estado de acogida.